Les autorités israéliennes mettent en avant le fait qu'il s'agit de constructions illégales.

Ils insistent en tout cas sur le fait que les projets financés dans cette zone C doivent être coordonnés avec Israël. Puisque je comprends, selon les divers rapports de presse que j'ai vus, que le Conseil est en train de préparer une stratégie sur la question des démolitions incluant éventuellement l'idée de compensation, peut être faudrait il avant tout réfléchir à cette nécessaire coordination

C'est vraiment regrettable parce qu'Israël est quand même la seule démocratie de la région, il ne faut pas l'oublier.